Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Spoštovani vsi prisotni, spoštovani gostje, ministri, ministrice, gospod minister Simon Zajc! Glede na predlog za spremembo stanovanjskega zakona ter ukrepov, ki naj bi reševali težavo premale ponudbe najemnih stanovanj in previsokih cen najemnin le-teh, kar je velika težava mladih družin. Imam naslednje vprašanje. Iz predlaganih sprememb zakona, je torej opaziti, da se bo neprofitna najemnina spremenila v stroškovno, kar bo znatno zvišalo ceno najemnine. Stanovanjski sklad naj bi nastopil v vlogi javne najemniške službe oziroma posrednika in tudi skrbnika stanovanja v zasebni lasti. Gre za tako imenovani luksemburški vzorec. Minister, trdite, da boste s tem spodbudili lastnike, ki imajo prazna stanovanja k oddaji le-teh, država pa bo prevzela nase riziko za plačevanje oziroma neplačevanje najemnin? Prav tako bi naj ustanovili stanovanjske zadruge za gradnjo novih stanovanjskih enot. Vse lepo in prav, ampak imate pa tudi nekaj teoretično všečnih predlogov, ki so v praksi težko izvedljivi, zraven tega, da je na dnevnem redu še dvig davka na najemnine ter davkov na profite, kar bo najverjetneje vzrok za dvig najemnine pri najemodajalcih. Nameravate višino najemnine še omejevati, prav tako rast tržnih najemnin? Zavedam se, da s predlaganimi spremembami sledite cilju, da bi mladi pari in družine lažje prišli do svojega prvega domovanja. Pa vendar, spoštovani minister, sprašujem, ker bo davek na najem višji, drugih spodbud za najemodajalce pa niste predvideli, ali se zavedate, da bo morda cena najemnin še porasla. Ali omejevanje višine najemnine in omejevanje rasti najemnin ni tudi omejevanje svobodne gospodarske pobude? Izdatki za subvencijo najemnin naj bi tako po izračunih skupaj dosegli dvakratni letni znesek. Dodatna, kot je bil lansko leto. Dodatna sredstva bodo potrebna tudi za dodatne obsege dela novonastale javne najemniške službe. Kako boste zagotovili dodatna sredstva? In kaj pravi finančno ministrstvo? Kako boste torej spodbudili v svoj projekt tiste najemodajalce, ki z lahkoto dodajo v svoje najemnine, na primer v Ljubljani, kjer je najemnina dvakrat višja od Maribora in Ptuja? Ali le-ti zaradi omejevanja višine najemnine ne bodo začeli oddajati na črno?